ta dečko je lep, ima rjave oči, čudovita ušesa, frizuro, lep je. Ja, bravo. Gleda na stran gospod, čudovit je, ni se obril, ker ima veliko dela, drugega. Z nami vsemi. bravo. Bravo, bravo, ves nasmejan, z belimi zobmi, čudovitimi očmi, ušesa čudovita. In s frizurico. Lep si gospodič, neizmerno lep. Dober dan, gospod. Vas izmučen iz vode prihajaš. Rabiš čašo vode? Ponovno? Ali kaj? dober dan. Prihajaš k nam na snidenje. Čudovite oči imaš, ustnice. Kako si lep, gospod- dič. Tvoja bradica. je čudovita in oči, zakaj si pa tako resen? Ali bi lahko šel pogledat kaj drugega? Manjšega, lepšega? Pridi k nam, veseli te bomo. Ta obraz je lep. Čudovit, blond lasje kot moji. Oči, rjavi, nasmejan človek, s širokim nosom z bogatimi zobmi, močno brado. za življenje. dober dan, madam. Kakšna milina sije iz tvojih oči. Rjavi ko neskončnost. Tvoje ustnice zagledane nekam drugam. Nosek čudovit, pričakuje nekaj neizmernega. Čakaš, čakaš, taka je ta prava. Ta bo v življenju dobila vse. Naj te spremlja sreča. Bravo, gospa. Si prišla od doma? Greš naprej? Gremo skupaj? Nasmejana, vesela, gremo. Čov, čov, gremo? Posel, , akcija. Greva? Daj, gremo.